Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Debatte zeigt uns wohl allen Wir brauchen eine neue, dauerhafte Formel, was die Sitzverteilung nach den Beitritten zur Europäischen Union betrifft. Wir brauchen ein für alle Mal ein transparentes System zur Berechnung der Sitzaufteilung im Parlament, damit nicht bei jedem EU Beitritt das Gezerre wieder von vorne losgeht. Denn bei dem, was wir hier tun, entscheidet eine Stimme in einem Ausschuss, ob ein Land einen Platz mehr oder weniger hat, und damit ist dem Kuhhandel jede Tür geöffnet!

Es war der politische Wille, keinem Land mehr als einen Sitz wegzunehmen, nicht die Berechnungsgrundlage. Wenn man nur die Bevölkerungsstatistik angewandt hätte, hätten acht Länder mehr als einen Sitz verloren und vier Länder Sitze hinzugewonnen.

Warum stimmen wir dann nicht für den Bericht der Berichterstatter?

Und wir treten dafür ein, dass wir den Bericht der Berichterstatter mehrheitsfähig machen und für eine dauerhafte Formel in Zukunft eintreten.